Señora Presidenta, las situaciones de crisis producen más pobreza sin cohesión social.

Los valencianos, en España, nos podemos encontrar con 3 puntos menos en la capacidad de afrontar nuestra situación de crisis. El paro es superior y, además, existen ayudas públicas que están bajo sospecha ante los tribunales, ante el Tribunal de Cuentas. Hay fundaciones con sentido partidista que reciben más aportaciones que fundaciones públicas muy importantes, como la Fundación Vicente Ferrer. Por lo tanto, el ponente ha pedido transparencia. Esto es un elemento importante la resolución de la crisis ¡ya!,